Sunt o mare utilizatoare de internet și nu mi ar plăcea să mi se limiteze accesul la serviciul online. Totodată, doresc și eu ca drepturile mele să fie apărate, iar datele mele personale să fie protejate în mod corespunzător. Deci înțeleg preocupările pe care ACTA le a generat pentru mulți cetățeni. Dar poate că ele au fost cauzate și de informații insuficiente, pentru că, în același timp, suntem asaltați de produse contrafăcute. Ele ne afectează finanțele, ne pun în pericol sănătatea și reprezintă o concurență neloială pentru producătorii europeni. Deci avem nevoie de un tratat internațional, care să combată contrafacerea, de aceea consider că decizia de astăzi este pripită.